Verehrter Herr Kollege! Das zeigt, wie wunderbar, sowohl menschlich als auch politisch, das Instrument der Zwischenfrage ist, in diesem Fall der Nachfrage. Denn Sie haben etwas gehört, was ich so gar nicht gesagt habe.

Mit der Alpenkonvention haben sie ein Instrument dafür entwickelt und sich einen Rahmen gesetzt, in dem sie gemeinsam diesen Alpenraum entwickeln möchten.